Señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar al señor Josep Maria Terricabras por este informe, que saca a la luz lo que en el papel denominamos derechos y libertades pero solicitamos a este Parlamento que no queden solo en papel, sino que sean el análisis de la realidad. En 2017, visitando campamentos de refugiados, pudimos observar directamente cómo estaba la situación de las personas migrantes, de las personas refugiadas, de las personas que vienen huyendo por la vida. También fue un año desolador por las muertes del Mediterráneo, señora comisaria, como usted también dijo. Un año desolador, un año que quedará en la memoria histórica europea. Pero también fue un año muy duro para los derechos de la mujer, para los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto, aunque le moleste a esa parte de la Eurocámara. Y, por supuesto, fue un año negativo para la libertad de los medios de comunicación y para la libertad de expresión y de reunión, sobre todo por la concentración de medios y por el abuso de poder que se da en algunos de ellos. Y para acabar, presidente, la discriminación, el racismo, la xenofobia y la incitación al odio son precisamente la base de lo que hemos visto y lo que está sucediendo, y la amenaza de lo que puede ser la siguiente Eurocámara, desde partidos como el de la señora Le Pen al partido Vox.